Mevrouw de Voorzitter, over de rol van Turkije op het Syrische strijdtoneel zijn de Europese instellingen dus ook dit Parlement opvallend zwijgzaam.